Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu je za Socialne demokrate ena izmed pomembnejših točk dnevnega reda marčevske seje. Odločamo namreč o predlogu vladnega zakona, s katerim se končno uresničuje stavkovni sporazum, sklenjen s sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije januarja lani. Zakon predstavlja podlago za izboljšanje položaja poklicnih gasilcev, predvsem pa zato, da se družbena vloga in pomen gasilstva prepoznata v praksi in odražata v enaki obravnavi s primerljivimi poklici. Do sedaj so bili poklicni gasilci namreč po krivici dokazano obravnavani slabše kot predstavniki drugih uniformiranih poklicev. Na primer policisti ali pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, saj so bili do izplačila dodatka za stalnost upravičeni šele po desetih letih. Z dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se jim bo omenjeni dodatek ob presečnega datuma prvega januarja dva tisoč osemnajst začel izplačevati po petih letih. Medtem ko bomo Socialni demokrati predlog zakona kot edino pravično rešitev seveda z veseljem podprli pa obžalujemo, da od sklenitve stavkovnega sporazuma in do sprejetja zakona mineva več kot leto dni, še posebej zato, ker je predlog zakona pripravila že takratna ministrica za obrambo Andreja Katič, vlada pa ga je potrdila in državnemu zboru posredovala drugega marca dva tisoč osemnajst. Na tej točki ne želimo iskati krivcev za to, da se dogovor s poklicnimi gasilci še ne uresničuje, pa vendar je treba pošteno povedati, da poklicni gasilci niso dobili izplačanega dodatka za stalnost, ker je predlog spremembe Zakona o gasilstvu, ki ga je SDS vložila ob koncu prejšnjega in na začetku aktualnega mandata, blokiral obravnavo vladnega zakona. Za poslansko skupino Socialnih demokratov je ob tem ključno, da bodo kljub zamudi pri uresničevanju stavkovnega dogovora poklicni gasilci prejeli poračun razlike izplačil za nazaj, tako da v tem pogledu ni nič izgubljenega. Prav tako nas veseli, da bo Ministrstvo za obrambo prisluhnilo opozorilu občin, da izračun povprečnine za leto dva tisoč osemnajst še ne upošteva finančne obremenitve, ki jo pomeni nova ureditev v zvezi z izplačevanjem dodatka za stalnost za posamezne občine. V zvezi s tem imamo sklep Odbora za obrambo ter tudi že politično zavezo ministrstva, da bodo sredstva zadevnim občinam za preteklo leto ustrezno povrnjena. Spoštovane in spoštovani, tudi v letu dva tisoč devetnajst ostajajo gasilci tista poklicna skupina, ki ji ljudje v Sloveniji najbolj zaupajo, zato Socialni demokrati pozdravljamo decembrsko napoved vlade, da pripravlja izhodišča in ukrepe za korenitejšo spremembo zakonodaje ter izboljšanje položaja gasilcev, tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev. Na ta način je predlog zakona, ki ga obravnavamo danes, znanilec večjih pozitivnih sprememb na področju gasilstva v Sloveniji, zato ga bomo Socialni demokrati, kot rečeno, enotno podprli. Hvala lepa.